Madame Mazzoni, cette directive, je la connais bien dans son état initial, puisque j'étais, à l'époque, membre de la Commission européenne qui l'a proposée.

Comme c'est mon rôle, comme vous êtes en droit de le demander, j'ai l'obligation de mettre en œuvre cette directive telle qu'elle est, telle qu'elle a été votée par le Parlement, en couvrant un certain nombre de secteurs.

Dans votre propre pays, lorsque je me suis rendu devant le parlement italien, où j'ai rencontré des commissions, beaucoup de députés ou de sénateurs m'ont parlé d'un sujet qui fait débat en Italie, qui est celui des concessions de plage. On pourrait trouver d'autres cas. Je n'ai pas inventé cette directive. Je ne vais pas dire qu'on va sortir ou rentrer des professions. Elle couvre un certain nombre de professions ou elle ne les couvre pas. D'ailleurs, il y en a très peu désormais il y a les jeux en ligne, il y a les services de sécurité qui échappent à toute législation européenne, pour l'instant, parce que, sur les jeux en ligne, nous allons légiférer et avancer notamment avec le plan d'action.

Toutefois, les métiers qui sont couverts par cette directive doivent la respecter et doivent s'ouvrir dans le cadre de l'application de ce texte. Voilà ce que je peux dire. Je vous confirme ma disponibilité pour travailler concrètement, de manière pragmatique, sans idéologie, mais mon rôle est de mettre en œuvre cette directive le plus intelligemment possible et le plus rapidement possible.